její výklad, v tomto případě jednoznačně přesáhla únosnou mez, odporuje přírodním zákonům a bude mít zásadně negativní dopad na pojišťovnický sektor. Je stejně nelogická, jako kdybychom pojišťovnám zakázali zohledňovat při výpočtu pojistného v neživotním pojištění, zda je dům na kopci nebo v zátopovém území či zda řidič motorového vozidla často bourá nebo nikoliv.

Výsledkem je, že ženy budou muset platit vyšší pojistné a muži budou dostávat nižší důchody.